zájemcům, kteří chtějí získat informace o dovednostech a kvalifikacích, a napomáhá také zvýšení mobility v rámci společného trhu pro pracovníky a pro služby. V tomto okamžiku chci využít té situace a říct, že jsem ráda, že tuto legislativu nepotkaly stejné problémy jako například e kartu, která měla umožnit také zjednodušení pro poskytování služeb na vnitřním trhu. Samozřejmě je třeba této modernizace, protože nevyužívá dostatečně digitálních služeb, takže v tomto směru je to vítaná modernizace tohoto nástroje.

Pane předsedající, já se domnívám, že jsem měla minutu a půl, ale pokud ne, tak ráda ukončím tím, že poděkuji všem za spolupráci, a věřím, že Europass bude sloužit.